Nič bati, ne bomo nič odpirali, tako da ... Lep pozdrav še enkrat, gospa državna sekretarka, gospod predsednik, vsi prisotni. Danes imamo pred sabo, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu. Kot veste, je že, gospod Mahnič povedal, da je bil, zakon sprejet že leta dva trinajst, uzakonjen, se pravi, pa je bil potem januarja dva štirinajst, ne, in je še danes veljavi. Obstoječa zakonodaja pravi, ne, kdor ima nič celih nič pet hektarja, površin za pridelavo vina, grozdja in vina, to se pravi, nič to je pet arov in več, mora biti vpisan v register, pridelovalcev, grozdja in vina, ne. To na tem področju to urejuje, naše upravne enote. Zakon določa - seveda tu sta dva problema, zakon določa prepoved neustekleničenega vina, ne, ali po domače rinfuzo, smo rekli, ne. Pa potem pri, pri visokih kaznih bi še se omenil, to je pač, kazen, se ve, za prekrške, ki so pač, segajo od petinsedemdeset do osemindvajset tisoč evrov. Res pa je, da to moramo tudi za pravne osebe, da to moramo tudi njih omeniti, da so tudi one zajete, da ne bo nesporazuma. Tu imam pač en primerek, ne, za kaj glih ravno pri tem stekleničenju, ne. Rad bi poudaril, ne, sama pridelava grozdja, ne, oziroma vina, ne, je bistvu tu zajeto v tej litrici, ne, ampak mi hočemo te male vinogradnike, ki tam do tisoč štiristo ali manj, pridelujejo grozdje, in da bi potem, če ugotovimo cenovno, ne, tržno ceno, ta steklenica, ta zamašek in še vse ostalo, kar spada zraven, enostavno, pride predrago in so v podrejenem položaju pred tistimi velikimi vinogradniki, ki imajo recimo štirideset tisoč litrov polnitve, proti enemu, ki ima osemsto, šeststo ali tisoč litrov polnitve, in tu je glih ta problem, da bi ti mali vinogradniki ostali, če ne, bomo jih enostavno zbrisali iz naših, vinorodnih okolišev. Predlagani zakon ne ne posega v temeljno načelo zakona o vinu, ne. In je bolj življenjski. Omogoča pa majhnim pridelovalcem grozdja, da in vina, da prodajo svojo neustekleničino, neustekleničeno vino brez dodatnih stroškov. Jaz omenjam ta strošek. Moram poudariti, da je sedanji zakon nenormalen, ni življenjski, pušča dvom o nekem normalnem poslovnem okolju, govorim o malih vinogradnikih, o tistih malih, ki tam, imajo vinograde do tisoč štiristo. Stroški so višji, že danes imajo eni probleme s pridelkom. Nimajo kam, vsako leto se čaka, kako bo, ali bodo sploh pridelki, če že bodo, a jih bodo lahko prodali v, na odkup ali kakorkoli in in, že danes se dogajajo, da že kaki vinograd enostavno je že izbrisan. Ga ni. In kaj se dogaja? Eden tam, drugi tam, tretji tam in - kaj bomo imeli? Naši vinorodni kraji bodo se enostavno začeli zaraščati, ne. In, kaj bomo iz tega nastalo? Zaraščena žemla, zemlja, nič vredna. In prišli bodo tujci. Kupci bodo odkupovali to zemljo. In kaj se bo Prišli bomo za dvajset let nazaj na tisto, da smo nekoč bili janičarji na svoji zemlji. In to se vrača. Če še spomnim, ne. Smo že imeli na, prejšnji seji državnega zbora, smo imeli, dvig, katastrskega dohodka, ne. To je že zopet en žebelj našim tem malim pridelovalcem, kmetom, kakorkoli, ne. Ki je pač, - bo prišel do izraza leta dva tisoč dvajset. Tudi na odboru za kmetijstvo smo imeli pobudo, ne teh velikih, teh velikih, pridelovalcev - a kakorkoli, ne, vinogradnikov, ki jih še danes tu omenja. To so interesne skupine. In to niso tisti mali pridelovalci, niso imeli besede leta dva trinajst pri tem zakonu, ki je danes v veljavi. In tam smo imeli celo pobudo, da bi, še te male vinogradnike, ne, da bi, uveljavili dopolnilno dejavnost, ne. To je neverjetno. To je pa še drugi žebelj, ki bi ti mali pridelovalci dobili v hrbet. Ampak hvala bogu je ostalo samo pri pobudi. Razprava je bila, hvala bogu, brez epiloga. Ampak jaz se bojim, da bodo te interesne skupine pridelovalcev, ki jih vi omenjate, ne, še prišle do izraza. To se ne strinjam z gospodom iz SAB-a, ki je rekel, da oni imajo najboljša vina in da je največjo, da imajo največjo klet. Mislim, da je ormoška klet, iz katere, oziroma kraj, ki jaz prihajam, še večja in še bolj kvalitetnejša. Pač, vsaki bo svoje zagovarjal. To je to. Mi v Slovenski nacionalni stranki bomo vsekakor predlog zakona podprli in malo apeliram na vse tiste male pridelovalce, imejte jih v mislih, ko boste stiskali tipke. Hvala lepa.